Elnök Úr! A Szerbiáról szóló jelentésében kellő fontossággal jelenik meg a kisebbségek tiszteletben tartásának és védelmének kérdése, külön kiemelve a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó cselekvési terv és a nemzeti kisebbségeket támogató alap létrehozásáról szóló rendeletet. Ugyanakkor kitér a nyelvhasználat, az oktatás, a közigazgatás, a helyi és regionális testületek, valamint a média és az egyházak kérdéskörére is. Kiemeli a szöveg azt, hogy megfelelő hangsúllyal kell kezelni a nemzeti kisebbségek kérdéskörét, továbbá a Vajdaság önállóságának és soknemzetiségű voltának fenntartása mellett is kiáll. A nemzeti kisebbségek védelme kapcsán örömmel látnánk hasonló megállapításokat EU tagállamok vonatkozásában is, hiszen a problémák nem oldódtak meg a csatlakozással, sőt, az EU ban élő nemzeti kisebbségek mintha kevesebb figyelmet kapnának, mint a tagjelölt államok kisebbségei. Reméljük, hogy Szerbia esetében ez a következetes figyelem fennmarad a csatlakozás után is.